Die Debatte ist bisher genauso verlaufen wie ich es erwartet habe, wie ich sie mir aber nicht gewünscht habe.

Heute wissen wir über Fukushima noch mehr, nämlich dass systematisch verharmlost wurde und dass die Kernschmelzen sehr viel früher eingetreten sind als die Japaner zugegeben hatten. Wir wissen auch, welche Probleme es in den Überwachungssystemen gegeben hat. Sie haben aber heute einen großen Fehler gemacht Sie hätten als Kommissar, der hier eine Verantwortung übernimmt, die er gar nicht hat, sagen müssen Frau Harms, meine Damen und Herren Kollegen in diesem Europäischen Parlament, ich hatte mir etwas Großes vorgenommen, ich bin nur ein kleines Stück weitergekommen.

Da hätten wir nämlich gut weiterreden können über das, was geschafft worden ist und was nicht geschafft worden ist. Was Sie jetzt präsentiert haben, Herr Oettinger, ist im Grunde eine Strategie, die zur Verharmlosung der Risiken im europäischen Atomprogramm, so wie es heute dasteht, beitragen wird.

Und davon sind wir nicht viel weiter weggekommen. Dieses Parlament hat wegen Euratom fast nichts zu sagen, wenn es um atomare Sicherheit geht. Und davon sind wir kein Stück weggekommen.

Das steht vor uns. Was wir bisher geschafft haben, ist ausgesprochen dürftig.